Cela veut donc dire qu'il y a discrimination là où il n'y a pas de loi. Qu'il y a discrimination, qu'il y a inégalité, qu'il y a non volonté d'avoir des femmes dans les conseils d'administration. La question que je pose tout simplement la Commission a fait son travail, le Parlement a fait le sien.

Je voulais tout simplement savoir quels étaient les arguments des États membres qui sont contre, pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir dialoguer avec eux, pour pouvoir trouver des solutions. Donc notre objectif, c'est de pouvoir trouver des solutions avec ces...